Señor presidente, aquí parece que estamos ante un dilema o libre comercio o protección del medio ambiente.

Los ultraliberales creen que el cambio climático no es verdad, o que el cambio climático no se debe a la acción humana, por tanto, cualquier acuerdo de libre comercio, tenga o no precauciones, es bienvenido. Los verdes de manual creen que cualquier acuerdo comercial es una patente de corso para que uno haga lo que le parezca bien, sin perjuicio de lo que le pase al medio ambiente, y se cita a Bolsonaro como ejemplo evidente. En mi opinión, el dilema ―insisto― es falso. Lo que tenemos que hacer es armonizar la protección del medio ambiente con la apertura de fronteras. Es decir, ir a un desarrollo sostenible. Y, en mi opinión, el Acuerdo lo hace bien. El Acuerdo dice que se respetan todos los acuerdos medioambientales, que hay que ejecutar el Acuerdo de París, condena la deforestación ilegal y obliga a los países miembros a una reforestación importante. Obliga a la responsabilidad social corporativa de las empresas privadas. Establece un procedimiento específico para la solución de controversias. Y establece normas muy claras sobre seguridad alimentaria. Por tanto ―insisto―, mi Grupo está a favor del Acuerdo con Mercosur, creyendo que el Acuerdo con Mercosur respeta el compromiso que tenemos que honrar en el Pacto Verde Europeo sobre protección de medio ambiente.